Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo nucleare con l'Iran, fortemente voluto dall'Alto rappresentante Federica Mogherini, sta funzionando ed è cruciale per la sicurezza e la pace nel mondo. È un trattato internazionale che va rispettato e allargato, e non smantellato. Il presidente degli Stati Uniti minaccia di sospendere tali accordi tra lo stupore generale. Abbiamo assistito da gennaio alla crescita delle violenze in Iran il popolo iraniano manifesta la propria collera scendendo per strada a manifestare in diverse città. La repressione governativa di queste manifestazioni ci preoccupa e la condanniamo senza riserve. Chiediamo al governo Rohani di rispettare i diritti democratici nonché il diritto sancito dalla Costituzione iraniana alle proteste pacifiche. L'apertura del paese alla modernizzazione comporta il rispetto dei diritti democratici dei cittadini, con particolare riferimento ai diritti delle donne. Liberare le persone arrestate e abrogare la pena di morte questi sono imperativi.